Onder het huidige regime in Iran beantwoorden verkiezingen niet aan de internationale normen voor vrije en eerlijke verkiezingen, en dat was bij de jongste presidentsverkiezingen niet anders. Maar zelfs binnen de strakke Iraanse beperkingen hebben grote delen van de bevolking de officiële resultaten niet aanvaard en zijn ze in protest de straat op gegaan. De zeer gedeeltelijke herziening van de resultaten kon de Iraanse bevolking niet overtuigen en dus bleef het protest aanhouden. Dat protest werd op bijzonder gewelddadige wijze neergeslagen en de vervolgingen duren voort. Wij stellen deze vervolgingen resoluut aan de kaak en wij roepen de Iraanse overheden op om deze onmiddellijk stop te zetten en alle gevangenen vrij te laten. Ook de vervolgingen van buitenlandse journalisten, NGO medewerkers en Iraanse medewerkers in buitenlandse ambassades in Teheran moeten onmiddellijk worden stopgezet. Collega's, voorzitter, Raadsvoorzitter, Commissie, een regime dat zich op deze wijze keert tegen de eigen bevolking en tegen de eigen jeugd, verliest elke legitimiteit, niet enkel binnenlands, maar ook internationaal. Het is dan ook bijzonder tragisch dat deze dramatische ontwikkelingen zich voordoen op een moment dat de president van de Verenigde Staten bereidheid toont om een dialoog te openen.